muy por encima del desplazamiento en Siria. ¿La diferencia entre los dos? Siria es un país desgarrado por la guerra Venezuela, no. Pero las condiciones que los venezolanos sufren a diario no son muy diferentes a las de una zona de conflicto activo. Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia. Y más aún porque era completamente evitable. La crisis económica y humanitaria ha sido el resultado de las políticas del régimen y de su reticencia a admitir la culpa y, por lo tanto, a negar la existencia del problema. La Unión Europea debe seguir ofreciendo todo el apoyo que pueda para aliviar la crisis humanitaria. Pero si la crisis política no se resuelve a nivel interno, la crisis humanitaria no tendrá fin. La política de la Unión Europea hacia Venezuela debe seguir siendo presionar al régimen de Maduro para que se siente a negociar una transición pacífica. Como he dicho una y otra vez la herramienta más eficaz para hacerlo son las sanciones selectivas contra oficiales del régimen y por eso debemos ampliar la lista de sanciones selectivas.